Dank u wel, voorzitter.

Ik zal een paar voorbeelden noemen.

De veredelingssector is heel erg in beweging en er zijn verschillende innovaties om die veredeling te verbeteren.

Ik vind het belachelijk dat de Europese nitraatrichtlijn juist het gebruik van kunstmest stimuleert ten koste van het gebruik van dierlijke mest.